În Serbia, protecția minorităților etnice ridică probleme foarte serioase. În Valea Timocului, minoritatea română întâmpină dificultăți în a i fi recunoscute drepturi fundamentale. Atrag atenția că există tendința de a se crea o identitate lingvistică artificială, așa numita limbă vlahă, iar, în acest timp, autoritățile sârbe fac tot posibilul pentru a pune diverse piedici celor care și au înscris copiii la școală, la clasele de limba română. Românii din Serbia trebuie să aibă acces la posturile publice de radio și televiziune, exact așa cum sârbii din România au acces și finanțare. Vreau să atrag, totodată, atenția că Biserica Ortodoxă Română nu este recunoscută ca biserică tradițională în Serbia, iar jurisdicția este limitată la Banatul sârbesc. Astfel, etnicii români nu au acces la slujbele religioase în limba maternă.